Danes se nam je zluštalo nekaj sladkega in odločila sem se, da bom spekla pecivo, ki pa ni preveč sladko, ampak je obenem tudi zelo sočno, in moji domači ga imajo zelo zelo radi. Zato vam bom zdaj malo povedala, kako ga jaz pripravim. In sicer najprej, najprej si pripravim pekač, srednje velik, nekoliko globlji, ga namastim z maslom, posipam z ostro moko in ga potem dam na stran. V bistvu se to dela po skodelicah, tako da ne rabimo ničesar tehtati s tehtnico. Zato uporabimo, v bistvu kot, lahko je to jogurtov lonček, lahko je to skodelica, bilokaj, ampak v bistvu to potem tudi mora biti merica za vse sestavine potem, ki potem damo vse skupaj, zmešamo. In sicer najprej v bistvu dam v skodelico, mogoče malo večjo, takšno za belo kavo, damo najprej eno skodelico sladkorja, ki ga damo v malo večjo skledo za peciva, tako da lahko potem fino zmešamo z električnim mešalcem. Pol dodamo dve celi jajci, jaz pač gledam tako, da je, sta jajci nekoliko, malo večji, tako da potem tudi masa malenkost bolj mehka, da ni tako zbita. To potem vse skupaj zmešam, se pravi skodelico sladkorja in dve jajci. Mešamo pa tako dolgo, da dobimo tako, bom rekla, penasto zmes, saj zato tudi, ravno zaradi tega, da potem ne rabimo delati snega posebej, se pravi, dve celi jajci in skodelico sladkorja zmešamo do v bistvu neke pene. potem jaz dodam pol skodelico, pol skodelice belega olja, zopet premešam, in pa pol skodelice mleka. To zopet premešamo, potem si pripravimo moko. Zdaj lahko damo ostro moko, lahko pa v bistvu lahko bi dodali katerokoli moko, lahko pa tudi naredimo iz namesto moke damo pšenični zdrob. Torej čisto po želji, lahko damo, se pravi pšenični zdrob, lahko damo ostro moko, lahko damo pirino moko, v bistvu katerokoli, katerokoli. Se pravi, eno skodelico pšeničnega zdroba. V to, v ta pšenični zdrob pa še dodamo en pecilni prašek. Pecilni prašek pa, najbolje je, da ga v bistvu damo na cedilko in potem čisto na rahlo vmešamo v ta pšenični zdrob. Tako da nastane ena taka, bi rekla, da se v bistvu ne naredijo grudice tega pecilnega praška. To vse dodamo k tej zmesi, ki smo jo prej pripravili, se pravi iz jajc, sladkorja, belega olja in pa mleka. Potem, ko imamo to maso narejeno, imamo jedrca orehov, te ta jedrca pa zmeljemo in tudi zmerimo nekje eno skodelico mletih orehov, lahko tudi več, da je mogoče nekoliko bolj kompaktna masa. K tem orehom oziroma k tej masi še potem dodamo mogoče ene tri malo večja jabolka, ki jih naribamo in tudi izmerimo potem po skodelici. Se pravi, dodamo potem eno, nekje eno pa pol do dve skodelici naribanih jabolk. Zdaj pač najbolje pač je, da so ta jabolka čim bolj sočna, če pa tu, če pa nimamo, da ni ko, ko lupimo jabolko, da vidimo, da ni preveč sočno, lahko potem dodamo tudi malo limoninega soka, da potem ta jabolka spustijo v bistvu sok, ker limona ima v sebi kislino in potem naredi jabolko tudi bolj sočno. In tudi mogoče jabolka ne ne potemnijo. No, zdaj, ko smo ta jabolka naribali in izmerili, eno skodelico pa pol, dodamo k tej masi. To maso pa potem čisto na rahlo, ne več z z električnim mešalnikom, ampak zmešamo s kakšno večjo kuhljo ali pa kakšno večjo žlico. To vse lepo na rahlo vmešamo. Ko imamo to vse pripravljeno, damo počasi pečico, zdaj odvisno, kakšna pečica je, če imamo pečico na vroč zrak, jo, to pecivo pečemo na primer pri sto osemdesetih stopinjah, če pa imamo navadno pečico, pa se navadno to pecivo peče nekje na dvesto, dvesto dvajset stopinj Celzija, nekje mogoče pol ure se to pecivo peče na srednje, na srednji višini v pečici. Tole damo zdaj v pekač to maso in v pečico. nekje za pol urice, približno, zdaj navadno jaz potem vidim nekje, zdaj, če je lepo rjave barve na, na po vrhu zapečeno, probam še vseeno nekje z ali z lahko lahko kakšnim zobotrebcem mogoče, da se, da se ne prijema testo, ali pa mogoče s kakšno iglo za pletenje lahko tudi mogoče. Točno vidimo, če je pecivo pečeno. No, ko je pečeno, vzamemo lepo iz pekača, iz pečice in mogoče počakamo malenkost, na primer kakšnih deset minut, da se malo ohladi, potem pa to pecivo še prelijemo s čokolado, in sicer to čokolado pa pripravimo tako, v bistvu to kot neki preliv oziroma glazura. Jo pripravimo tako, da v manjšo kozico lahko damo tudi na primer jedilno čokolado kot trdo čokolado, lahko pa potem, lahko pa tudi damo naribano čokolado. Jaz navadno uporabim čokolado v prahu. Nekje od deset do petnajst dag vsipamo v kozico, na čisto rahlem ognju, potem jo stopim, dodam še mogoče, čisto po občutku, nekje mogoče deset dag masla, lahko tudi margarine, sedaj že obstajajo margarine z okusom vanilije, nekje dodamo, dodamo malo vanilijevega sladkorja. Lahko tudi to in pa mogoče malenkost, mogoče kakšno, glede na, pač koliko čokolade v prahu imamo, lahko dodamo mogoče kakšno veliko žlico jedilno mleka, žlico ali pa dve največ. To seveda premešamo, tako da nastane lepo gladka, gladka glazura, brez grudic. Mogoče malenkost potem, ko je stopljeno, vse skupaj pustimo. In pa še potem seveda lahko tudi, čisto po okusu, zdaj če imamo radi, mogoče ali pa tudi ne, lahko dodamo še tudi, lahko dodamo še tudi malo ruma mogoče, in to je to. Še to, po toplem pecivu pa še prelijemo s tole glazuro in to bi bilo tudi vse. Pa dober tek.